On en aura besoin, bien plus tôt encore, je crois, que de services ou d'agences de renseignement, mais ici nous avons un autre problème, à savoir que l'État slovaque est structurellement très probablement complice d'intérêts mafieux.